Predsednik, spoštovane poslanke in poslanci! Zakon, ki je pred nami je, kot so povedali predhodniki, tehnične narave, prenaša v našo zakonodajo vsebino dveh direktiv Sveta Evropske unije in se dotika v bistvu, detajlov glede obdavčitve kuponov. Govorimo o darilnih kuponih glede upravljanja telekomunikacijskih storitev čez mejo in podobno. Vsebuje pa tudi ukinjanje nekaterih obrazcev za poročanje oziroma nekaterih obveznosti do de, se pravi, podjetij do davčnega organa. Med njimi so recimo predložitev izjave o izbiri. transakcij z nepremičninami, priglasitev izbira za obdavčitev investicijskega zlata in podobno in tukaj smo v Levici, na odboru izrazili zadržek, da bi ukinjanje, teh obrazcev lahko pomenilo zmanjšanje davčne transparentnosti, saj davčni organ ne bo več teh poročil pridobival avtomatično, ampak samo še na izrecno zahtevo. V tem smislu pa smo do predlaganih sprememb zadržani in se bomo tudi danes pri glasovanju vzdržali.